Pourtant, cette commission a un lien direct, parfois physique, avec le citoyen, qui peut assister lui même à nos débats. Elle a une légitimité indéniable au Parlement ainsi qu'une très longue expertise grâce à sa relation directe avec le citoyen. En effet, tout pétitionnaire peut se rendre au Parlement et défendre ses droits devant la commission des pétitions. Nous pouvons également saluer la sérénité de ses débats, malgré les cas souvent douloureux qui y sont traités. Cette commission représente l'Europe telle qu'elle doit être à l'écoute des problèmes de ses citoyens et soudée pour trouver des solutions et les protéger. Malheureusement, ses moyens d'action et de pression restent encore limités, notamment sur le risque environnemental de projets parfois presque aboutis. Je le vois aussi, lorsqu'il s'agit de défendre des cas précis, comme les droits de la famille ou les droits de l'enfant en cas de divorce. Nous allons d'ailleurs effectuer une mission en novembre sur ce sujet. Je regrette également que les autorités nationales ne se pressent pas toujours pour nous apporter toutes les informations nécessaires. Je souhaite remercier la Commission européenne pour le travail de recherche et de vérification qu'elle effectue, même si parfois, elle pourrait aller plus loin dans la recherche de la vérité. Je dois aussi saluer le travail constructif que nous réalisons avec le Médiateur européen.

Notre rôle sera toujours de préserver vos intérêts dans le strict respect du droit européen.